Zoals de Armeense premier zei een staakt het vuren kan alleen worden ingesteld als Turkije wordt verwijderd uit de zuidelijke Kaukasus. We kunnen hier wel allemaal zeggen dat Turkije een belangrijke bondgenoot van de EU en een waardevol NAVO lid is, maar hoeveel conflicten, urgenties en spanningen

Hoelang zal het duren voordat de EU de moed vindt om eerlijk te spreken en Turkije laat zien dat zijn acties consequenties hebben?

Het had zijn aanzienlijke invloed kunnen gebruiken om de spanningen te kalmeren. In plaats daarvan stuurt het strijders uit Syrië om de vlammen van het conflict verder aan te wakkeren.